L'Autriche, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, la Hongrie, l'Italie, le Portugal, la Slovénie, l'Espagne, la Suède, le Royaume Uni et la France ont donc ratifié cette convention. Quelle est la situation actuelle? Il y a lieu d'attendre un accord sur le code de conduite entre les États membres et la Commission avant de déposer l'instrument de confirmation formel, ce qui complètera la ratification par l'Union européenne de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Quelles seraient les prochaines étapes? Dès que la ratification de la convention sera terminée, le Conseil pourrait revenir à la question d'une éventuelle boîte à outils pour une promotion active des droits des personnes handicapées une idée d'ailleurs proposée par plusieurs États membres.